Dohoda z Paříže je jistě dílčím vítězstvím všech, kteří chtěli zabránit katastrofě, kterou by jistě nárůst globální teploty způsobil. Musíme si stále uvědomovat, že k té dohodě nemuselo vůbec dojít.